7. Umweltaktionsprogramm der Europäischen Union.

6. Aktionsprogramm, das im Juni dieses Jahres ausläuft, unsere Bemühungen einstellen würden, die Qualität der Umwelt und der Gesundheit in Europa zu verbessern.

Wir sind viel weiter und die Herausforderungen sind viel größer.

7. Aktionsprogramm einen neuen Ansatz, einen horizontalen Ansatz in alle anderen Politikbereiche hinein.

Herr Kommissar, Sie haben es gerade erwähnt, der Klimawandel, der Verlust der Biodiversität, die Ressourcenknappheit das sind alles Herausforderungen, die mit der klassischen Umweltpolitik allein nicht bewältigt werden können. Wir brauchen dazu alle anderen Portfolios, alle anderen Politiken in der EU, insbesondere die Energie und Verkehrspolitik, die Agrar und Fischereipolitik, die Kohäsionspolitik, aber insbesondere auch die Wirtschafts und Finanzpolitik. Darauf möchte ich besonderen Wert legen. Das ist der schwierigste Teil Wie bekommen wir die Finanzminister, wie bekommen wir die Wirtschaftsminister in ihren Bereichen dazu, die Ökologisierung als Leitmotiv zu behandeln?

Das Verursacherprinzip muss Zug um Zug durchgesetzt werden. Und bei der makroönomischen Steuerung brauchen wir auch das monitoring der Nachhaltigkeit in dem Europäischen Semester. Es gibt viele weiteren Ideen, die wir da entwickelt haben. Insgesamt ist der ökologische Fußabdruck in Europa viel zu groß. Wenn alle 7 Milliarden Menschen heute und 9 Milliarden Menschen in der Mitte des Jahrhunderts so viel Energie und so viele Ressourcen verbrauchen würden wie wir in Europa, dann brauchten wir nicht nur einen Planeten, sondern wir brauchten zwei Planeten. Wir wissen, dass wir planetare Grenzen haben bei der Verfügbarkeit von Ressourcen. Deshalb muss der Verbrauch von Ressourcen extrem reduziert werden.

7. Aktionsprogramm muss die Tür öffnen für eine grüne Wirtschaft, für eine Politik der Ressourceneffizienz.

Der Schutz der Umwelt soll natürlich auch dem Schutz der Gesundheit der Menschen dienen.

7. Aktionsprogramm muss als Botschaft ganz klar an die Öffentlichkeit kommen, dann gibt es auch Resonanz und Akzeptanz. Hier haben wir noch einige Defizite.

Die Lärmbelastung ist enorm. Lärm ist ein vergessener Punkt in der Umweltpolitik. Er wird völlig unterbewertet. Wir haben immer noch viele giftige Chemikalien, die in die Umwelt gelangen und die Gesundheit beeinträchtigen. Und wir haben die neuen Herausforderungen mit Nanomaterialien und anderen neuen Materialien, die genau untersucht werden müssen.

Letztendlich bin ich der Ansicht Europa muss die Botschaft an die Welt senden, dass wir ein nachhaltiges Management brauchen.